Ten nowy europejski program kulturalny to jest długa, kilkunastostronicowa technokratyczna instrukcja, gdzie jest pełno portali, wyróżnień, festiwali, wyrazów uznania, wyrazów niepokoju. Tylko naprawdę nie wiadomo, po co to wszystko. Ten dokument tchnie pustką tak jak ściany obu budynków naszego Parlamentu, gdzie jest pełno abstrakcyjnego malarstwa. Ale nie tylko nie ma żadnych odniesień do naszej wspólnej przeszłości, nie tylko nie ma żołnierzy spod Termopil, Poitiers, spod Wiednia. Nie ma Karola Wielkiego, świętej Jadwigi, ale nawet krajobrazów europejskich nie ma. Nawet naszej przyrody nie ma. Jedyne znaki historii i tożsamości to parę zdjęć byłych przewodniczących Komisji, byłych przewodniczących Parlamentu Europejskiego. My się martwimy o otwieranie dróg legalnej imigracji, integrację coraz to nowych setek tysięcy ludzi przyjeżdżających spoza Europy. My się lepiej martwmy o integrację nowych pokoleń Polaków, Włochów, Francuzów, Węgrów, Litwinów z naszym dziedzictwem narodowym. Bo to jest to, co zbudowała Europa. To jest jedyna przyszłość Europy.